Io voglio sottolineare tre questioni puntare sul rafforzamento dei diritti dei passeggeri in modo particolare sulle informazioni di viaggio e i servizi di biglietteria rafforzare le disposizioni che regolano il rapporto tra manager e lavoratori attraverso i vincoli degli accordi collettivi e soprattutto la collaborazione con i sindacati il tema della trasparenza, della cooperazione e della non discriminazione che sono al centro della politica europea per la nostra economia.